Îi mulțumesc mult domnului comisar pentru răspunsul pe care mi l a oferit. Eu mă refeream mai degrabă la activitățile umane din aceste sectoare care, fără a reprezenta noi forme de muncă, sunt atât de importante pentru societățile noastre.